Am votat în favoarea rezoluției deoarece un acord comercial cu Statele Unite ar aduce beneficii ambelor părți. Totuși cred că acele industrii vitale pentru Uniunea Europeană vor trebui protejate.

Atragerea investițiilor care creează locuri de muncă trebuie să fie principalul obiectiv pentru Uniunea Europeană în aceste negocieri.

Într o perioadă în care industria europeană este în declin, trebuie să extindem piețele de desfacere pentru produsele europene. În condițiile unui acord cuprinzător, prezența firmelor americane în Uniune se va consolida, iar astfel șomajul, și în special cel în rândul tinerilor, s ar putea reduce.